Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, c'est la voix unanime de la commission de l'emploi et des affaires sociales que je voudrais vous apporter ce matin, parce que nous souhaitons, à travers ce plan de relance, que la cohésion sociale soit vraiment mise en valeur.

c'est donc d'abord le maintien dans l'emploi de l'ensemble des salariés et le retour dans l'emploi de ceux qui sont au chômage que nous voulons porter à travers, notamment, le fléchage du Fonds d'ajustement à la mondialisation vers des formations nouvelles, de sorte que la main d'œuvre soit préparée à la sortie de crise. C'est donc, à court terme, maintenir dans l'emploi à moyen terme, mieux former les salariés pour la sortie de crise et, à long terme, innover, y compris dans les organisations sociales à travers les groupements d'employeurs. L'Europe est condamnée à innover pour survivre dans cette globalisation.